Semnul acestor progrese este foarte clar 26 de capitole de negociere deschise, 2 închise alt indicator este acela că alegerile parlamentare ce au avut loc în octombrie 2016 au fost organizate cu succes, ceea ce demonstrează că practicile democratice încep să se înrădăcineze. Sper, de altfel, că acest exemplu să inspire și alte țări din regiune, candidate sau potențial candidate.

Negocierea și compromisul sunt ingrediente la fel de necesare ca și confruntarea într o democrație. O prioritate mi se pare lupta împotriva corupției și a politizării excesive a administrației publice. Importantă este, deopotrivă, întărirea libertății presei, căci, din păcate, continuă să îi lipsească independența necesară. În ceea ce ne privește, sper că vom ști să răspundem corect progreselor și, mai ales, așteptărilor țărilor candidate și potențial candidate din regiune. Cred că este nevoie mai mult decât oricând să oferim un orizont de timp rezonabil în ceea ce privește data aderării la Uniunea Europeană fiecăruia dintre statele interesate de acest lucru din Balcanii de Vest. Cred că a le promite un viitor luminos, neclar, nu este o soluție și am avut zilele acestea și cu doamna Mogherini și cu domnul Hahn numeroase discuții pe această temă. Strategia Comisiei trebuie să se schimbe, dacă vrem să nu pierdem aceste popoare din Balcanii de Vest, pentru că rușii, turcii sunt acolo și sunt competitori foarte serioși. Am văzut, de altfel, cât de îngrijorați sunt cei care sprijină aici mai degrabă interesele Rusiei decât cele